Herr Hanselmann hat vor zwanzig Jahren mit drei Kollegen aus der Universität Paderborn ein Unternehmen gegründet.

Er hat für die Gründung einen Gründungskredit der staatlichen Förderung in Nordrhein Westfalen erhalten.

Wir brauchen in Europa eine Gründungsoffensive, eine Offensive für die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Und wir müssen die nicht verbrauchten Mittel aus den Struktur und Kohäsionsfonds umschichten, damit zum Beispiel in Griechenland der kleine und mittlere Unternehmer auch tatsächlich einen Kredit erhält. Dazu brauchen wir aber auch andere Banksysteme. Genossenschaftsbanken, Sparkassen, die gerade in den Peripherieländern nicht vorhanden sind, könnten ein Weg sein. Wir brauchen beides für die Peripherieländer eine Lösung, aber für hochinnovative Unternehmen in den reicheren Regionen auch eine Politik, die die Stärken stärkt.